Nochtans zijn die thema's belangrijk voor ons, nemen we het ook op voor mensen met een beperking en staan we achter bijvoorbeeld het EU mechanisme voor de rechtsstaat.

Maar die EU regels laten ons niet toe een strikt nationaal migratiebeleid te voeren. Deze resolutie is een potpourri van zeer verschillende thema's. Wij verkiezen het om elk dossier afzonderlijk op zijn merites te beoordelen, wat wij deden en ook zullen blijven doen. Bovendien lees ik in dit verslag niets over de schande van de politieke gevangenen in Spanje. Hoe is dat in godsnaam mogelijk?